Tisztelt Biztos Asszonyok! A strukturális alapok és a keretprogram közötti szinergiát biztosító rendelet végrehajtása nem volt zökkenőmentes, és nem hozott egyenletes sikereket. Bár az EU 2020 stratégia pártfogásába vette ezt a modellt, egyetértek azon képviselőkkel, akik úgy gondolják, hogy pénzügyi stabilitás és humánerőforrás stabilitás nélkül ez a keretprogram nem vezethet sikerre.

Nem hallottam a mai vitában azonban egy másik aspektusról, ami legalább ilyen fontos a női vállalkozásoknak a kérdése, és a női kutatóknak a kérdése. Meggyőződésem, hogy ez az új terület nem csak új látásmódot, hanem egy új innovációt is hozhat ehhez a területhez Kérdésem a biztos asszonyokhoz, hogy kívánnak e ezzel a területtel külön foglalkozni, nem is úgy, mint az egyenjogúság kérdése, és tudom, hogy biztos asszony nem támogatja a kvótát, de a kiválósági modellen túl hogyan lehetne pozícióba helyezni például a női kutatókat, női vállalkozókat?